Voorzitter, het gaat hier om twee zaken of eigenlijk één mens en een zaak.

Het gaat ook over de rol van het Kimberly proces zelf. Ik nam in mijn vorige leven als lobbyist voor ontwikkelingsorganisaties deel aan de onderhandeling om dit systeem tot stand te brengen.

Maar nu lopen we het risico dat het Kimberly systeem iets anders gaat legitimeren, namelijk mensenrechtenschendingen door regimes.

Deze resolutie van het Parlement zegt een conflictdiamant, een bloeddiamant is alles. Alle diamanten die gemijnd zijn onder erbarmelijke omstandigheden. Dat zou een enorme stap vooruit zijn, niet alleen maar omdat we daarmee de situatie in Zimbabwe aan de kaak kunnen stellen, maar ook de al langdurige mensenrechtenschendingen door het Angolese regime in de Lunda's. Tot nu toe lukt dat niet omdat het Kimberly systeem bestaat uit een samenwerking van landen die er niet zo van houden als andere landen zich met de situatie in hun land bemoeien, maar dit signaal van het Europees Parlement kan het eerste zijn om daar verandering in te brengen.